forseti það er ekki vandamál af hálfu sjálfstæðisflokksins að halda hér langa fundi fram á kvöld við höfum margkallað eftir því að hér inn í þingið komi fleiri mál frá ríkisstjórninni sem snúa að stöðu heimilanna stöðu fyrirtækjanna og þeim lausnum sem eru mögulegar til þess að takast á við þann efnahagsvanda sem nú er uppi það eru mikilvæg mál nú fram undan hér í þinginu frú forseti sem eru skipulagslög mannvirki og brunavarnir nú háttar þannig til vissulega að fram undan eru nefndardagar í vikunni en þessi þrenn lög skipulagslög mannvirki og brunavarnir hafa komið hér áður inn í þingið og valdið töluvert miklum deilum það er ætlun forseta að reyna að klára þessi mál hér í dag og þá fram á kvöldið ef ekki klárast fyrir klukkan átta til þess að koma þessum málum áfram til nefndar þetta eru mjög stór mál

því fyrr mega þau síðan ganga í gegn það er með því að vanda sig strax í upphafi verður ferlið styttra þegar upp er staðið þá er betra að ná fram sátt hér í þinginu ef menn bara gefa sér tíma til þess